Was fehlt, ist der Blick, die Sorge um die flüchtenden Menschen, die über das Mittelmeer kommen. Wenn wir unsere eigenen Prinzipien von Flüchtlingsschutz ernst nehmen, müssen wir zuerst sicherstellen und im Einzelfall prüfen, in welcher Situation sie sind, und ihnen den Schutz ihrer Menschenrechte garantieren. Keinesfalls dürfen wir zulassen, dass die Menschen zurückgewiesen und die Grenzen abgeschottet werden. Es wird immer wieder angesprochen, inwieweit die Grenzschutzagentur Frontex in dieser Situation hilfreich sein kann. Sie könnte es eventuell sein, wenn sie den Schutz der Flüchtlinge und ihre Rettung ins Zentrum ihrer Aktionen stellt. Eine Zurückweisung von Flüchtlingsbooten, wie wir es in der Vergangenheit immer wieder erlebt haben, darf es nicht geben. Wir arbeiten im Parlament gerade an dem neuen Mandat von Frontex und es bleibt zu hoffen, dass es gelingt, konkrete Verbesserungen zu erreichen mit mehr Transparenz und konkreten Vorgaben für eine menschenrechtskonforme Aufgabenerfüllung. Selbstverständlich müssen wir zeitgleich und rasch Tunesien helfen, seine Wirtschaft so zu gestalten, dass die Menschen Vertrauen gewinnen, im eigenen Land eine Chance auf ein Auskommen zu haben. Wir müssen es Tunesien ermöglichen, über den Handel mit der EU, über die Förderung von Projekten rasch eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen eine der Hauptforderungen der demokratischen Transformation in Tunesien. Völlig unverständlich ist es, dass zum wiederholten Male viele Mitgliedstaaten der EU die Anrainerstaaten im Mittelmeer alleinlassen mit unvorhersehbaren Fluchtbewegungen. Der Appell an die Freiwilligkeit, Inseln wie Lampedusa oder Malta zu entlasten, verhallt ungehört. Wir müssen hier zu einer Verbindlichkeit kommen, dass Staaten auch im Inneren und im Norden der EU Flüchtlinge aufnehmen. Die Infrastruktur dafür ist vorhanden es fehlen der politische Wille und die konkrete Solidarität.